Tisztelt Ashton asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt évben itt, az Európai Parlament falai között többször éreztem azt, hogy talán feleslegesen beszélünk az Európai Unión kívüli eseményekről.

Ugyanis az az etnikai alapon történő népirtás, az a több százezer embert otthonából elűző tendencia, ami Kirgizisztánban megmutatkozott, emellett a problémák mellett egyetlen civilizált ország sem mehet el szó nélkül, és ez az Európai Unióra fokozottan igaz. De ahhoz, hogy ezeket a problémákat meg tudjuk oldani, ahhoz először is az okokat kell látni, és itt elsősorban én a Jobbik képviselőjeként négy fő okot látok. Az első és a legfontosabb ok, ami a problémákat kiváltja az Sztálinnak az igazságtalan, oszd meg és uralkodás elve, amely eleve úgy húzza meg a határokat, amelyek nem esnek egybe az etnikai határokkal, feltételezve azt, hogy itt etnikai konfliktusokra fog sor kerülni. A másik az az, hogy értékes területeket nem logikusan osztottak fel az államok között, tehát itt is az igazságtalan határok meghúzása, amely eleve konfliktusok generálására alkalmas. A harmadik, az pedig ami eddig nem hangzott el sajnos, az az iszlámnak a radikalizálódott szélsőséges irányvonalai, amik mondjuk leginkább a Fergana völgyre jellemzők és szintén különböző problémák okozójaként lehet megnevezni. És itt nagyon jelentős ugye Kirgizisztánban a víz kérdése, ugye Üzbegisztán exportjának mintegy 90 a gyapot és pontosan tudni, hogy ha Kirgizisztán kvázi elzárja a csapokat, akkor Üzbegisztán gazdasága tönkremegy pár hónap alatt. És ami a legfontosabb, amit ki kell mondanunk, hogy ezeket a problémákat azonnal orvosolnunk kell, mert kedves képviselőtársaim, újabb népirtások elé nézünk, hogyha ezeket a lépéseket nem lépjük meg. Mégpedig amiket meg kell lépnünk, ugyanis ez a közép ázsiai, belső ázsiai térség, pontosan tudjuk, hogy nem csak Kirgizisztán, hanem ugyanúgy Üzbegisztán és Tadzsikisztán is egy instabil területnek számít. Azokat, hogy ezeket a konfliktusokat elkerüljük, először is garantálnunk kell az igazságos vízelosztást. Másodszor pedig valamilyen módon el kell érnünk, hogy könnyített határátlépés legyen ezek között az országok között, hogy az etnikai problémákon, etnikai feszültségeken tudjunk hárítani. Valamiféle regionális együttműködést kell kiharcolnunk, hogy ezekben az államokban létrejöjjön és itt Üzbegisztánt, Tadzsikisztánt és Kirgizisztánt értem tehát regionális együttműködésre, hogy érdekeltté tegyük őket abban, hogy békésen éljenek egymás között. Kölcsönös bizalmi rendszert kell létrehoznunk és ebben az Európai Uniónak különlegesen nagy szerepe van, hiszen magának a közvetítő szerepét, egészen biztos vagyok, hogy az Európai Parlamentnek, az Európai Uniónak kell ellátnia.